Ik zei in mijn bijdrage dat een land als Madagaskar, een minst ontwikkeld land, ook met de Europese Unie kan handelen onder de regels van alles behalve wapens.